Před námi však leží dokument, který postrádá jakýkoli hlubší vztah a vyváženost směrem k dokumentům, jež má nutně zastřešovat. Současná koncepce Governance rezignovala na řešení problematiky vzájemně se překrývajících politik a dokumentů, jako je např. interakce energetické účinnosti se systémem ETS, což je přesně ten problém, který měla řešit. Do dokumentu byla zapojena jen vágní definice energetické chudoby, která v EU sužuje čím dál více lidí. Nařízení obsahuje nesplnitelné lineární trajektorie pro dosahování cílů, které nejenom, že nereflektují ekonomické možnosti států, ale dokonce ani elementární fyzikální zákony. Místo toho, aby bylo toto nařízení vyvažujícím nástrojem k dosahování cílů určených v jiné legislativě, tak bylo zneužito pro protlačení ambiciózních cílů zpravodajů, které mají náběh dopadnout úplně přesně tak, jak dopadly cíle snižování emisí v automobilovém průmyslu.